Señor Presidente, felicito a la señora Kleva por este estupendo informe en el que nos recuerda que hay que apostar por la eficiencia energética, necesaria porque favorece la competitividad y contribuye a la seguridad del abastecimiento. Por tanto, hay que lamentar que no se hayan aprovechado plenamente los recursos de los fondos estructurales y de inversión europeos reservados para la eficiencia energética. Considero que se deben concentrar tanto los recursos como los esfuerzos en cuatro acciones prioritarias apoyar los esfuerzos y las inversiones en renovables prestar más atención a los vínculos entre promoción, eficiencia energética, pobreza energética y consumidores vulnerables llegar a buenos resultados y tener en cuenta las especificidades geográficas de las regiones ultraperiféricas.